e impedisce questa accoglienza nella condivisione delle responsabilità e mi rallegro che, quelli che per il Movimento 5 stelle erano dei punti fermi, siano stati accolti in questa relazione. Abbiamo chiesto un'analisi delle cause dell'immigrazione, per comprendere da dove si parte e perché si parte e poter, in qualche maniera, affrontare il problema alla radice, così come una solidarietà nella responsabilità, perché è solo nella condivisione della responsabilità che si può affrontare il problema dell'immigrazione, non di certo negando questa collaborazione tra gli Stati. Abbiamo chiesto vie legali di accesso, come un meccanismo equo di ripartizione e di distribuzione dei migranti. Abbiamo chiesto politiche che abbiano una visione, che affrontino oggi l'emergenza, ma che si interroghino su cosa si può fare in futuro, di più e meglio. E forse avrei voluto che il collega Benifei visto che l'Italia è il suo paese come il mio ed è in prima linea nell'affrontare l'emergenza in un contesto ancora più difficile, perché lei collega Benifei sa benissimo quanto l'Italia soffra per i problemi della disoccupazione e